Pane předsedající, já se chci připojit ke svým kolegům, kteří volají po vyšší míře transparentnosti, vyšší míře legitimity právě Skupiny pro kodex chování, protože ta podle mého názoru ukazuje nechci jí křivdit velmi zbytečně, ale

Nicméně chtěl bych varovat před tím, abychom využili té stávající situace právě k jakémusi volání po spravedlivém daňovém systému, to si myslím, že je snaha vlomit se do určitého hájenství členských států, které já chci plnou vahou chránit, protože podle mého názoru nemůžeme na evropské úrovni legitimně konstruovat spravedlivý daňový systém.